Monsieur le Président, le CEPOL est une agence européenne chargée de la formation des policiers, des douaniers, des gardes frontières et des procureurs des États membres. Créé en 2005, il présente un bilan décevant. Je condamne fermement la proposition qui nous est faite aujourd'hui de le rénover. Le CEPOL est une agence inutile et coûteuse.

Si on le maintient sous le statut d'agence, c'est uniquement pour faire plaisir à la Hongrie, où il est implanté. Le CEPOL est une usine à gaz que les Britanniques ont eu la sagesse d'expulser de leur territoire.